sem við ræddum áðan var felld inn í áætlunartillaga sem ég og fleiri þingmenn samfylkingarinnar höfðum flutt um framkvæmdaáætlun um launajafnrétti kynjanna það er eins og ég nefndi hér áðan eitt og hálft ár liðið frá því að þessi áætlun jafnréttismála var samþykkt og ég sé því ástæðu til að spyrja hvernig hæstvirtur ráðherra hefur unnið með þennan vilja alþingi sem er að undirbúin verði framkvæmdaáætlun um launajafnrétti kynjanna

að því er varðar þessa framkvæmdaáætlun sem samþykkt var fyrir einu og hálfu ári síðan framkvæmdaáætlun um launajafnrétti að félagsmálaráðuneytið vinni í samstarfi við heildarsamtök starfsmanna ríkis og sveitarfélaga að undirbúningi framkvæmdaáætlunarinnar til að ná fram fullu launajafnrétti við gerð áætlunarinnar verði tekið tillit til fjórtánda og tuttugasta og aðra grein laga og niðurstaða rannsóknar meðal annars samkvæmt nítjándu og tuttugasta tölulið annar hluti áætlunarinnar um launamun kynjanna þá hefji félagsmálaráðuneytið viðræður við aðila vinnumarkaðarins um að sambærilegar áætlanir verði gerðar sem taki til aðila vinnumarkaðarins í þessari tillögu hefur nefndin tekið mið af þingmáli fimmtán á yfirstandandi þingi tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun til að ná fram launajafnrétti kynjanna þær greinar sem verið er að vísa í er að þessar kannanir sem á að gera sem á að vera undanfari þessarar framkvæmdaáætlunar þá á að styðjast við ákvæði fjórtándu greinar þannig að inn í könnunina verði tekið endurgjald fyrir störf og hvers konar frekari þóknanir beinar og óbeinar hvort heldur er með hlunnindagreiðslum eða með öðrum hætti sem atvinnurekandi greiði starfsmanni sínum fyrir vinnu hans vegna þess að við þekkjum það að hluti af launamuninum er falinn í ýmiss konar duldum greiðslum og hlunnindum og síðan í þessari áætlun átti líka að taka mið af því sem fram kemur í jafnréttislögum það er að það var kveðið á um að það væri heimilt að beita jákvæðri mismunun til þess að ná fram launajafnrétti kynjanna sem ég held að sé afar mikilvægt að menn skoði í þessu sambandi standi hæstvirtur ráðherra þannig að framkvæmd þessa máls eins og forskrift héðan frá alþingi gefur honum og ég hef hér lýst þá er ég sannfærð um að þessi framkvæmdaáætlun verður mikilvægt innlegg í þá baráttu sem er fram undan við að ná fram launajafnrétti kynjanna og

vinnumarkaðarins um að gerðar verði sambærilegar framkvæmdaáætlanir sem taki til almenna vinnumarkaðarins fjórða hvenær er stefnt að því að áætlunin verði að fullu komin til framkvæmda